Omawiane dzisiaj sprawozdanie w sprawie transgranicznych rokowań zbiorowych i ponadnarodowego dialogu społecznego, postulujące ideę wprowadzenia opcjonalnych ram prawnych określających sposób funkcjonowania europejskich porozumień przedsiębiorstw, budzi wątpliwość co do wartości dodanej takiej ewentualnej interwencji prawnej. Przychodzi mi na myśl omawiana pół roku temu kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będąca kolejnym przykładem oddolnej inicjatywy przedsiębiorstw, na którą chcemy nałożyć odgórne zasady i ramy prawne. Z roku na rok zauważa się rosnącą ilość ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw, co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem w kontekście międzynarodowego dialogu społecznego. Wydaje mi się, że wprowadzenie w stosunku do nich opcjonalnych, a tym bardziej obligatoryjnych rozwiązań prawnych może zniechęcić przedsiębiorców do podejmowania takich działań.